Por eso es urgente recalcular los fondos que deben atender a las víctimas de este drama, detallar y cumplir compromisos de donación y atender esta dimensión exterior de la crisis venezolana. Pero animo al alto representante a que ―como él mismo afirmó en la Conferencia de Bruselas― se ensayen soluciones más comprometidas, centradas en auxiliar a los venezolanos en su propio país Y hay que acabar con el bloqueo político que propone un régimen que caerá, sin duda, si se